Confiscarea banilor infractorilor se va face mai ușor și mai repede și toți vom avea de câștigat. În primul rând, vor câștiga cetățenii pentru că, în bugetele publice, vor fi mai mulți bani pentru școli, spitale sau pensii. Vor câștiga bugetele naționale și bugetul Uniunii, pentru că acestea vor crește. Numai în 2009, traficul de droguri, contrafacerea, traficul de ființe umane și de arme mici au produs 2,1 trilioane de dolari și numai 1 din aceste venituri uriașe sunt puse sub sechestru sau confiscate. Aceasta înseamnă nimic. Banii rămân la infractori și noi pierdem. Confiscarea nu este folosită în toate statele membre, iar legile la nivel național sunt inegale, consecința este dezastruoasă lăsăm miliarde de euro pe an să fie spălați și băgați în economia ilicită sau subterană, sau în rețele criminale. Negocierile au fost dure, dar avem astăzi o directivă nouă, prin care introducem norme minime la nivelul Uniunii și introducem noi modalități de confiscare. De exmplu, se vor putea confisca bani și bunuri chiar dacă inculpatul este bolnav sau a plecat din țară și procesul penal nu se finalizează printr o condamnare.

De exemplu, dacă ești condamnat pentru o sumă mică de trafic de droguri 1000 de euro judecătorul îți evaluează toată averea și, dacă nu o poți justifica, ți o confiscă, prezumând că provine tot din trafic de droguri. În calitate de raportor am urmărit cu prioritate să aplicăm confiscarea extinsă în cât mai multe cazuri. Astfel, ea, potrivit directivei, se va aplica în cazurile de 1 corupție activă și pasivă în sectorul public și privat, plus corupție în cazul oficialilor europeni 2 participarea la rețele de crimă organizată 3 pornografie infantilă 4 criminalitate informatică și 5 orice infracțiune pedepsită de lege cu cel puțin patru ani închisoare. Un alt pilon important al acestei directive este confiscarea de la terți. Grupurile de criminalitate organizată transferă bunuri și bani către terțe persoane în scopul de a evita confiscarea. De exemplu o persoană acumulează venituri prin infracțiuni, apoi vinde sau face cadou sau pune pe numele altora aceste venituri. În aceste situații confiscarea se va putea face dacă bunul se vinde sub prețul pieței sau se donează sau există indicii că nu a fost o tranzacție reală. În plus, am reușit să introducem în directivă noțiunea de reutilizare socială a bunurilor confiscate. Aceasta înseamnă că proprietățile confiscate vor putea fi folosite în interesul comunităților afectate sau în scopuri sociale sau, ca în Italia sau Marea Britanie, pentru cumpărarea de mașini sau alte echipamente necesare în lupta împotriva marii criminalități. Această directivă trebuie însă urmată de un pas și mai curajos într o declarație comună, inclusă în directivă, Parlamentul și Consiliul cer Comisiei să studieze posibilitatea introducerii procedurii de confiscare, în lipsa unei condamnări penale, chiar prin proceduri civile. Confiscarea civilă a dat rezultate foarte bune în statele Uniunii în care se aplică.

Sau în aprilie 2013, bunuri în valoare de 1,2 miliarde de euro au fost confiscate de la un om de afaceri italian cu legături mafiote între aceste bunuri 43 de companii, 98 de proprietăți, 66 de conturi bancare și altele. Deci, numai dacă luăm averile infractorilor vom putea îndrăzni a crede că reducem marea criminalitate. Trimiterea unor oameni la închisoare, dar lăsarea banilor murdari în circulație, nu mai poate fi tolerată. De aceea, trebuie să facem și pasul confiscării prin proceduri civile.